Teď je již pozdě, bojíme se o naši technologickou a průmyslovou suverenitu. Jak nedávno napsala česká ekonomka Ilona Švihlíková Ne, proškrtat se k prosperitě opravdu nejde.

To ovšem bez podpory státu a potažmo celé EU nejde a pravice politikou škrtů umožnila konkurenčním státům růst a teď se prostě diví. Jedinou cestou je nyní investování do reálného hospodářství a vytváření důstojných a bezpečných pracovních míst.